Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, meine Damen und Herren!

Auch ich bin der Auffassung, dass die Sanktionen verstärkt werden müssen, dass sie so sein müssen, dass sie nicht kontraproduktiv sind, dass sie nicht zu einer Solidarisierung der Bevölkerung mit dem Regime führen, sondern einen gegenteiligen Effekt haben. Ich glaube, wir sollten deutlich machen, dass dieses Regime, das eine wirkliche Diktatur ist, sich nicht an die Bedingungen des Nichtverbreitungsvertrags hält und dass aus diesem Grunde auch Maßnahmen entsprechend der UN Resolutionen, also wie diese jetzt der Europäischen Union, durchgeführt werden müssen. Aber ich meine auch, dass das Regime gewarnt werden sollte,

Denn mit unseren Vorschlägen, mit diesen Sanktionen, die auch gegen eine größere Bevölkerungsgruppe, insbesondere aus Unternehmen der iranischen revolutionären Garden, gerichtet sind, wollen wir versuchen, deutlich zu machen, dass die Europäische Union einen Weg sucht, bei dem kein militärisches Vorgehen notwendig ist, und dass, wenn sie erst am 1. Juli greifen sollen, auch hier noch ein Zeithorizont ist, das abzuwenden, wenn die Botschaft richtig begriffen wird. Lady Ashton, ich danke Ihnen dafür, dass Sie sagten, dass diese Botschaften gegeben werden durch unsere Beschlüsse, durch Gespräche, durch Partner wie die Türkei, aber ich hoffe, verstärkt auch durch Länder wie Russland und China,

Gegen ein friedliches Nuklearmodell hat niemand etwas, und ich glaube, dass das Regime aus diesem Grunde endlich bereit sein sollte, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, damit niemand eine Begründung findet, militärisch vorzugehen.